Pani poseł Rivasi jest znana z tego, że bardzo krytycznie odnosi się do tego źródła energii i częstokroć podważa nawet krajowy wymiar decyzji w tej sprawie. Ale była przecież Pani z wizytą Komisji Przemysłu, Energii i Badań w Polsce i widziała Pani, jaka jest polska regulacja w zakresie ochrony środowiska.

Czy nie uważa Pani, że przykładów amerykańskich nawet jeżeli tam powstały jakieś błędy nie należy przenosić na grunt europejski, że są kraje w Unii Europejskiej, które są co prawda od niedawna jej państwami członkowskimi, ale prawo ochrony środowiska i władztwo w tej sprawie mają takie, że pozwala to na rzeczywistą ochronę środowiska i zasobów wodnych, i ziemi, i wielu innych zasobów, które się wiążą z procesem badań i eksploatacji gazu?